Frau Präsidentin! Mehr als 7,5 Millionen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren in der EU sind ohne Arbeit und Ausbildung. Und die Jugendarbeitslosigkeit wächst. Wir dürfen keine verlorene Generation zulassen. Bei der Anhörung zur Initiative Chancen für junge Menschen im Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten im März wurden die Ziele deutlich jungen Menschen ausreichende Qualifikation vermitteln, Zugänge zu Bildung und Ausbildung geben, die Schulabbrecherquote signifikant senken. Herr Kommissar, wir brauchen auch die Vernetzung mit drei der sieben Flaggschiffinitiativen der Strategie Europa 2020 erstens der Verbesserung der Bildungssysteme durch Jugend in Bewegung, zweitens der Agenda für neue Fähigkeiten und Jobs, Förderung der Arbeitsmobilität und des lebenslangen Lernens und drittens der Europäischen Plattform gegen Armut, um von früh an Ausgrenzung zu verhindern. Die EU Ebene soll Kommunen, Regionen und Mitgliedstaaten im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit unterstützen.

Er kommt nämlich unten an, um persönliche Fähigkeiten zu entwickeln, um Jugend aus bildungsfernen Milieus herauszuführen, um Lehrstellenprogramme zu initiieren und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. In meinem Bericht Generationengerechtigkeit habe ich die mehrfach zitierte europäische Jugendinitiative gefordert. Nach einer Arbeitslosigkeit von vier Monaten soll jedem Jugendlichen ein Arbeitsplatz angeboten werden eine Lehrstelle oder eine Weiterbildung wobei zur Beschäftigungswilligkeit auch die Beschäftigungsfähigkeit gehört. Stimmen wir diese Initiativen auf der Ebene der EU und der Mitgliedstaaten endlich besser aufeinander ab! Mobilisieren wir nicht ausgezahlte Mittel! Praktizieren wir auch das Europäische Semester, damit nationale Wirtschaftspolitiken besser koordiniert werden können! Unsere Jugendlichen sind alle diese Anstrengungen mehr als wert!